Monsieur le Président, le référendum d'autodétermination du 9 janvier et l'accès à l'indépendance du Soudan du Sud, en juillet dernier, pouvaient faire espérer une accalmie des tensions dans cette région du monde. Pourtant, ceux qui connaissent bien cette région savent que c'est loin d'être le cas et que cela ne pourra l'être tant que la question des frontières entre les deux États ne sera pas véritablement réglée, ce qui n'est pas simple au vu de l'importance économique et stratégique de cette zone pétrolifère.

Agir aussi sur ce plan pourrait sans doute favoriser les négociations diplomatiques et faciliter la tâche difficile des émissaires de l'ONU. Espérons que le retrait des troupes annoncé par les belligérants sera effectivement suivi d'effet.